Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, kolega Černač, to, da se danes ne pogovarjamo o gradbenem dovoljenju, to ne drži, ne. Zdaj, če je namen uporabnega dovoljenja to, da se pač preveri, skozi neki upravni postopek, skozi izjavo projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela končana in skladna z gradbenim dovoljenjem, in da so izpolnjene bistvene zahteve, potem se pogovarjamo o gradbenem dovoljenju. In zdaj, ali se zadovoljimo s tem, da je gradbeno dovoljenje izdano, pa se hiša zgradi takšna, kot je, je, pa vsi vemo, kako se gradi pri nas, še pol metra gor pa še neki dodatni prizidek pa ono in drugo in tretje, pa smo s tem zadovoljni ali pa ne. In zdaj, kaj pravite, kolega, kje je pa inšpekcijski, postopek. Saj to je neka vrsta administrativne preverbe, če dajo, projektant, nadzornik in izvajalec dokument gor, da je to narejeno in da je skladno s predpisi, podobne vrste, kot je inšpekcijski nadzor. Pač inšpektorju ni ni potrebno, da gre nekdo iz državne uprave, inšpektor na teren, ampak se to pač v pisarni preveri in se izda ta, to uporabno dovoljenje. Se pa strinjam, da je to včasih morda tudi v teh primerih, to bo ministrstvo ocenilo, da je to včasih traja predolgo, preveč dokumentov, prevelik strošek in podobno, o tem se pa seveda vedno lahko pogovarjamo in naredimo situacijo, da je kar se da prijazna za vse, državljane. Zdaj, ne strinjam se pa s to debato, da je bilo pa v Avstro-Ogrski vse fajn, nič ni bilo treba. Ja, glejte Avstro-Ogrska je bila Avstro-Ogrska pač toliko časa nazaj, verjetno tudi ni bilo, ne vem, takšnih gradbenih firm, kot so danes, pa ni bilo takšnega načina gradnje, pa ni bilo potrebno, graditi protipotresno in podobno, danes pa pač imamo vse te zahteve, poseljenost je danes drugačna, število ljudi, ki živijo pač na kvadratni kilometer je večje, večje so posledice naravnih nesreč, jaz jaz sem pristaš tega, da država pri svojem prostorskem načrtovanju in pri zagotavljanju nekih standardov gradnje vse to upošteva. Zdaj pa, če država to upošteva, potem mora tudi, nadzirati ali tisti, ki je zgradil objekt, takšen objekt tudi zadovolji vsem tem predpisanim standardom in samo o tem se tu pogovarjamo, ali smo za to, da imamo kolikor toliko varno gradnjo. Saj se strinjam vsakim, če si nekdo gradi v lastni režiji, pa potem noter živi, si je sam kriv, če se karkoli zgodi s tem objektom, ampak objekti so na trgu, se potem prodajajo naprej, in prav je, da skozi te neke standarde, ki veljajo za vse enako, zadovoljimo ta skupni interes. Jaz mislim, da je to pomembno razpravljati o situacijah, ki je bila opisana prej, o naravnih nesrečah, pri nas v tujini, da so to neke izkušnje, iz katerih se moramo učiti in iz katerih moramo potegniti zaključek, kaj je naš skupni interes, ko gradimo objekte. Ali je zdaj interes ta, da se to kar se da simpel zgradi, ali je interes tudi ta, da je to kolikor toliko varno, najprej za tistega, ki živi notri, in potem za vse ostale in za tiste, ki bivajo blizu ali pa, ki se samo sprehodijo mimo takšnega objekta. Tako da, to je debata, ki je na mestu ob vsej tej birokraciji, in ki jo bomo verjetno deležni tudi v prihodnje, ampak zaradi tega, ker se ker je ta rešitev preveč enostavna, enostavno ne rešuje tistega kar naj bi reševala, samo izključuje en pomemben del, nekega nadzora pri gradnji objektov, ne da bi se osredotočila na, bom rekel, zelo konkretne, primere, ki so lahko zelo problematični, zaradi tega tega zakona ne morem podpreti. Če bi notri pisalo, ampak ne more v tem zakonu pisati, tudi če ga damo še skozi odbor, da je zadeva, ki smo ji bili priča v medijih, s fasado res nepotrebna, potem nimam nobenih zadržkov, da takšen zakon sprejmem, ampak tega se ne da tu rešiti. Hvala lepa.